Charakter dokumentu, nad którym debatujemy w tej chwili, powoduje, że nie cieszy się on zbytnim zainteresowaniem odbiorców czy też mediów. Bardzo często dyskutujemy na ten temat, ile będzie pieniędzy, ale stosunkowo rzadziej na temat tego, w jaki sposób będziemy je wydawać, w jaki sposób będą one rozliczane.

finansowym a rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy jest bezpośrednia i niewątpliwie będzie dużo łatwiej, jeżeli pewne kwestie dotyczące chociażby akredytacji, kontroli i sprawozdawczości będą gotowe przed zakończeniem prac nad rozporządzeniami dotyczącymi funduszy strukturalnych. Jednymi słowy jest to rozporządzenie niezwykle ważne dla polityki spójności.